Végül az előző kormány egy rövid bocsánatkérése után az ügyet visszavonták. Az ügyet lezárták, az elkövetők büntetlenül megúszták, de nem így az áldozat. Miután ismét szocialista kormány került hatalomra, az ügyészség felújította az áldozat ellen folyó eljárást.

Miután az előző kormány kiegyezett, bocsánatot kért, az államügyészség újra zaklatja az áldozatot. Most rendelték be, hogy felmérjék teljesen abszurd módon hat évvel ezelőtti lelkiállapotát. Miközben az Unió az igazságosság és biztonság térségét építi, az új szlovák kormány a jogbizonytalanságot erősíti.